Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, beaucoup de choses ont été dites sur la méthodologie.

Je voudrais simplement faire une petite remarque sur ce qu'il va se passer après les en rejoignant un petit peu ce qu'a dit Jean Paul Gauzès, c'est à dire qu'il ne faut pas se faire plaisir en adoptant des législations, encore faut il qu'elles soient respectées. Pour ma part, je vois dans ces tests le complément du paquet sur la gouvernance économique. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur la dette souveraine, si nous n'assainissons pas le secteur bancaire, nous n'y arriverons pas. Je voulais simplement appeler votre attention sur ce qui va se passer et sur ce que seront ces fameuses backstop measures comme on dit en bon français, pour, à la fin des stress tests agir.

Ils étaient venus nous voir en tant que vice présidents du comité européen du risque systémique et nous avons eu la joie d'entendre, de la part de Mervyn King notamment c'était assez amusant, si vous vous rappelez la négociation de l'année dernière, Monsieur le Commissaire que les clauses de sauvegarde que les États membres se sont plu à ajouter au paquet que la Commission avait fait n'empêcheraient pas ceux ci de respecter les indications données par l'EBA en termes de recapitalisation. Je voulais simplement porter ce petit élément à votre connaissance. D'un point de vue systémique, le comité du risque systémique lui même considère que c'est important, et je crois que, si la qualité du travail fait par l'EBA avec votre soutien, avec le contrôle du comité du risque systémique, permet d'aboutir à ce que nous enterrions allègrement ces clauses de sauvegarde absolument insensées que les États membres avaient voulu mettre dans le paquet relatif à la supervision, nous aurons fait un pas en avant.